Señor Presidente, queridos colegas, Comisario De Gucht, cuando empezó esta mi primera legislatura en el Parlamento Europeo, una de las primeras cuestiones de las que oí hablar fue, precisamente, el Acuerdo de libre comercio con Corea. Había unanimidad entre algunos sectores de la industria europea, especialmente la industria automovilística, en contra de este Acuerdo. Como navarro y como español, donde la industria automovilística representa un alto componente de nuestra economía, sentí la obligación de involucrarme en intentar mejorar, no el Acuerdo, ya que no era posible, sino la cláusula de salvaguardia, que era donde el Parlamento podía introducir mejoras.

Por una parte, proteger a la industria y proteger sus empleos y, por otra, hacer el Acuerdo más atractivo para la industria, especialmente la industria automovilística, para que no sólo no lo rechazaran, sino que, incluso, lo apoyaran. Y creo que podemos decir hoy aquí misión cumplida. Y todo gracias al trabajo, esfuerzo y buen hacer de este Parlamento. Me gustaría agradecer el gran trabajo que han hecho el ponente del informe y los ponentes alternativos de ambos informes.

Asimismo, reconocer también la labor del resto de miembros de la Comisión de Comercio Internacional, encabezados por su presidente, Vital Moreira.

Resaltar, también, y agradecer, la gran labor realizada por la Presidencia belga de la Unión Europea.

Mañana votaremos en favor de una cláusula más efectiva, más fácilmente aplicable y que realmente protegerá a la industria europea. Hoy, las preocupaciones que había respecto al Acuerdo de libre comercio con Corea se han minimizado enormemente, o incluso podemos decir que prácticamente han desaparecido. Hoy, las oportunidades de este Acuerdo claramente superan a las incertidumbres.